Avšak je nemyslitelné, aby za toto pochybení platili evropští zemědělci.

Tím se USA stávají jednou z nejdůležitějších destinací v exportu a my nechceme s USA válčit.